hæstvirtur forseti í fyrsta tölublaði framkvæmdafrétta vegagerðarinnar núna í ár sem gefið var þann tuttugasta og sjötta janúar birtist grein eftir vegamálastjóra undir heitinu útboð hefjast að nýju

og fremst verði farið í verkefni á suðvesturhorninu og að um helmingi fjárheimilda á árinu verði veitt til verkefna á því svæði en afgangurinn dreifist um landið

áherslu á suðvesturhorn landsins og á samgöngubætur sem krefjast mikils mannafla er í fyrstunni miðað við að helmingur af þeim sex sjö milljónir króna sem til ráðstöfunar eru fari í verkefni á suðvesturlandi og hinn helmingurinn skiptist á önnur landsvæði það er rétt hjá hæstvirtum ráðherra að nauðsynlegt er að miða við það að mannaflaþörf þeirra verkefna sem ráðist er í sé sem allra mest vegna þess ástands sem nú er í atvinnumálum þjóðarinnar en ég er hins vegar ekki sammála þegar kemur að forgangsröðun verkefna hjá honum ég sé bara enga ástæðu til þess að ýta verkefnum á suðvesturhorni landsins fram fyrir í röðinni ég sé engin rök sem hníga sérstaklega að því eg bendi á það að starfsemi verktaka er ekki svæðisbundin verktakar eru færanlegir á milli landsvæða og mannskapurinn einnig ég nefni dæmi um suðurverk á hólmahálsi vopnafirði og landeyjahöfn en höfuðstöðvarnar eru í kópavogi ég nefni einnig að á egilsstöðum eru öflug verktakafyrirtæki og héraðsverk er til dæmis að vinna í skagafirði og á sléttu þannig að verktakarnir eru ekki staðbundnir

vinnuaflið er færanlegt ekki síst í þessum geira þar sem oftar en ekki er unnið á vöktum og úthöldum og það eitt og sér að vegur sé lagður á svæðið þar sem atvinnuástand er bagalegt er engin trygging fyrir því að það batni það eru kannski nokkrar líkur á að slíkt vinnuafl megi nýta til verkefna annars staðar á landinu ég spyr því ráðherrann hvort það sé nokkur þörf fyrir aðrar viðmiðanir við úthlutun vegafjár nú heldur en í venjulegu árferði hvort ekki sé réttast að miða áfram við það að samgönguframkvæmdir stytti leiðir auki öryggi og færi byggðir í nánara samband í stað þess að þær séu aðeins staðsettar í einu kjördæmi frekar en öðru og ég bið ráðherrann um að reifa fyrir þinginu þau sjónarmið sem byggja að baki ákvörðun ráðherrans að auki tel ég brýnt að hann upplýsi okkur um það hvaða sjónarmið gildi í þetta skipti við ákvörðun framkvæmda